Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, une stratégie européenne pour lutter contre le sans abrisme était déjà urgente il y a trois ans, comme l'indiquait mon rapport sur la lutte contre la pauvreté.

Bien sûr, un aspect important est l'offre de logements ainsi que leur accessibilité. Mais certains accidents de la vie déclencheurs du sans abrisme, autres que le déficit de logements, doivent aussi être pris en considération le chômage et la perte de revenu et donc la nécessité de réinvestir en Europe pour relancer la croissance la maladie, souvent à l'origine de la crise professionnelle, d'où l'importance du maintien des dépenses de protection sociale, qui sont sources d'économies sur le long terme la crise familiale ou personnelle à résoudre par des politiques d'inclusion sociale fortes. Il était nécessaire que le Fonds social européen et le Fonds européen d'aide aux plus démunis soient réorientés vers cette priorité de l'inclusion mais leurs moyens financiers restent malheureusement trop réduits. Tout en soutenant pleinement les recommandations de notre résolution sur le logement, j'insiste pour que les politiques d'inclusion sociale, de protection sociale et de relance de l'emploi soient renforcées à tous les niveaux de pouvoir en Europe. Du plus local, que je connais bien en tant que bourgmestre, jusqu'au niveau européen, avec la politique de cohésion, en passant par le niveau national, où l'austérité doit cesser. Le pire pour un sans abri, c'est de se sentir abandonné par la société et les autorités publiques.